Herr Präsident!

Die EVP Fraktion wünscht dem neuen Präsidenten Ägyptens, Mohammed Mursi, alles Gute, und wir hoffen, dass sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Die ersten Äußerungen des neuen Präsidenten sind sehr ermutigend. Was er gesagt hat zu seinem Verhältnis zu Minderheiten, insbesondere auch zu den Christen, zu den Kopten, ist etwas, was vorbildlich werden könnte für die arabische und muslimische Welt. Herr Präsident Mursi kann sich sogar vorstellen, dass ein Kopte als Vizepräsident sein Vertreter wird, und damit würde er etwas machen, was im Gegensatz steht zu anderen Äußerungen aus der arabischen Welt, z.

12. März 2012 gesagt hat und ich wundere mich, dass es kaum eine öffentliche Reaktion in Europa und in der Welt gefunden hat der nämlich davon gesprochen hat, dass auf der arabischen Halbinsel alle Kirchen zerstört und keine neuen gebaut werden sollten. Wenn man jetzt in Ägypten einen anderen Weg geht und zum Ausdruck bringt, dass Religion und Politik sich vertragen, dann wäre dies ein ganz neues Beispiel dafür, dass muslimischer Glaube und Politik zusammenzuführen sind. Ich sage ganz ausdrücklich als Christ Es gibt keine christliche Politik, aber es gibt Politik aus christlicher Verantwortung. Entsprechend kann es auch keine islamische Politik geben, aber es kann Politik geben aus dem muslimischen Glauben. Und wenn da die Würde des Menschen und das menschliche Leben im Mittelpunkt stehen, dann ist das etwas, dem wir alle unsere Zustimmung geben können.

Ich würde mich freuen, wenn Herr Mavroyiannis mir zuhören würde.

Aber wir bitten auch Israel, dass es jetzt seinerseits alles unternimmt, dass es zu einer Zwei Staaten Regelung kommt und dass die Siedlungspolitik aufhört.